Afecta, sobre todo, al atún, como ha dicho el ponente. ¿Qué queremos con este acuerdo? Queremos el desarrollo del sector pesquero y la superación de la pobreza en estos archipiélagos, esto es, la ayuda al desarrollo. ¿Pero qué efectos negativos tiene que terceros países se beneficien de este trato preferencial? Estamos escuchando aquí las denuncias que se están produciendo. Queremos una situación equilibrada.

En 2008 se dijo que no existía ningún tipo de distorsión y se nos anunció un informe de impacto. Queremos una situación equilibrada. Queremos una revisión, consulta y controles. Queremos saber si este acuerdo sirve para la ayuda al desarrollo de este archipiélago. Y también queremos saber si se cumplen las medidas sanitarias ―algo muy importante para los productos que se importan―, la gestión sostenible de la pesca, la lucha contra la pesca ilegal ―elemento fundamental― y un elemento también muy importante que nos mostraría la forma de trabajar de estos terceros países que pueden estar radicados